Monsieur le Président, dans cette institution, le couplet de la mobilité des jeunes est souvent récité comme un rosaire qu'on égrène dans l'espoir de trouver un emploi. La stratégie européenne en faveur de la jeunesse fait de la mobilité l'unique passeport vers un emploi. D'ailleurs, je sais que mes collègues à la Commission ont à cœur de prendre plus en considération la voix des jeunes, comme cela est souligné dans le programme Un nouveau récit pour l'Europe, porté par le commissaire Navracsics.